Nawiążę do tego, o czym mówiła pani Záborská, to znaczy o Łukaszence i o dyktaturze na Białorusi. W ostatnich dniach zostali zwolnieni dwaj więźniowie polityczni Sannikau i Bandarenka. To dobry ruch, ale myślę, że on dlatego jest taki dobry, że Unia Europejska pokazała, że potrafi od czasu do czasu być twarda i jednoznaczna w swoim potępieniu reżimu białoruskiego.

Zachowajmy w tej materii stałość poglądów i to przyniesie efekty dla Białorusinów i dla nas.